forseti vill láta þess getið að um klukkan þrjú þrjátíu í dag fer fram utandagskrárumræða um einkavæðingu iðnskólans í reykjavík málshefjandi er háttvirtir þingmenn kolbrún halldórsdóttir hæstvirtur menntamálaráðherra þorgerður katrín gunnarsdóttir verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund